danes bom govoril, kako pripravimo pico, kako jo jaz pripravim. lahko začnemo s testom. testo pripravim tako, da da zmešam različne moke različnega tipa. Od tipa nič, nič do tipa nič do tipa petsto do tipa štiristo. dodam, vse moke enakomerno zmešam v posodi. potem dodam, kvas, suhi kvas ali navadni, jaz po navadi uporabljam suhega. zmešam v posodi. Potem dodam sol, kanček soli, in, vodo, segreto na približno štirideset do petdeset stopinj. če uporabim pol kile moke, dodam cirka tri deci vode. Potem, dodam kanček olivnega olja in začnem s pripravo. začnem z mešanjem, mešam tako, da na koncu ratajo, ratajo, rata tisto še vedno, lepljivo, malo lepljivo, da, potem lažje vzhaja. in na koncu ga pomokam in pustim cirka od šest do osem ur, v, na suhem prostoru, da vzhaja. potem ko je to mimo, ročno z rokami, ročno z z z obema rokama oblikujem testo v okroglo pico. Dodam olivno olje, kapljico, dve, olivnega olja po tisto, potem dodam mezgo, mezgo, sir, origano, bazilika, olivno olje in na koncu še kuhan pršut in gobice. In tako, tako je moj način priprave klasične pice. Ja, ke si glih rekla, da, da je ena o vrtu govorila, sem pa jaz rekel, da bom pa o tem govoril. Pa ke si rekla, da ne sme biti, kaj rasistično, da ne sme biti kaj tako ... Ja, ono, ke jaz pripravim, je zelo dobra. Lahko enkrat tudi zate pripravim, da boš videla, da je, da je res pač. Meni je, odkar pač, že tako, malo več sam kuham pa tako, ke je to z neko, tako, kaj bom rekel, z neko ljubeznijo pripravljeno, pa tako mi je to dosti boljše hrana kot tisto iz restavracije ali pa, ne vem. Ke daš neko, ne vem, svojo noto temu in in mi je, ne vem, boljše mi je taka hrana, no, kaj naj rečem. Ja. jaz imam doma tak postopek, da pečico segrejem na, na tristo stopinj isto in jo pečem tri, štiri minute. V bistvu to je čisto taka majhna posoda, spodaj daš posode, daš posodo na štedilnik, na vrh pride daka v v obliki pokrovke, in daš potem ono pokrovko priključiš na elektriko in v bistvu zgoraj in spodaj pride toplota, a ne. In potem, ke je majhna površina, in ke je, in spodaj je plin, štedilnik, na vrh je to, je majhna površina in je pač tudi velika toplota, a ne. In, in ja. In glih zaradi tega se, glih zaradi tega se lahko segreje, ne vem, na tristo stopinj ali pa več, a ne. pač to je ena taka posoda, ke je tudi malo dražja. to sem kupil, na eBayu sem jo kupil, no. Nekaj časa nazaj. iz Nemčije. Ja. Na primer krompir, krompir je meni tam tudi ful dober. Krompir, rožmarin, dodam malo popra, malo soli, in pride ful dobro pač, olivno olje ali pa navadno olje, ali pa celo maslo, in pride krompir, pač res ful dober. Tako da in spodaj ga zapečem, na visoki temperaturi, potem počakam, da, pač potem ugasnem, da ta krompir, a veš, da se ne prime posode, da se pač malo spusti. In in se in spodaj in na vrh se zapeče in pač ja, je super. to sem glih včeraj naredil. to je pa včeraj polenta ostala, pač, je polenta ostala in je bil tak pač, ke je bilo tako isto okroglo, in tako četrtina polente je ostala in je bila taka še trda polenta. In, in pol sem kar pač ono polento uporabil in sem dal malo majarona, malo paradajza, malo sira. Ni bila to ke pica, ampak je bila to pač kot ena zapečena polenta v bistvu. in je pač, pa še ta parmezan Grana Padano sem uporabil. Ta da pa tudi tako poseben okus. po sem se glih takrat sem se, sem se navadil to, tega sira, ke sem bil v Italiji isto na eni izmenjavi, ke smo mi bili, v Feltre, mestu Feltre. In tam so imeli en dober parmezan. in v Sloveniji pa tega dobiš pa je tako, pač povsod ga dobiš in in je pač res dober, no. ja, tudi to sem dodajal. tudi že pivo sem dodajal. Pa potem kvasovke ponorijo. Ko daš ti pivo, v kvas, te kvasovke čisto ponorijo in potem tudi mogoče, tisto malo prej vzhaja in pride tudi, ne vem, mogoče tudi več, bolj vzhaja, no. Ne vem. In, tudi s tem sem že včasih, ja. lahko bi tudi sem, ljubitelj morske hrane, rib. na primer školjke na buzaro, čisto enostavno. lahko, v bistvu to je čisto enostavno. narežimo čebulo, jo prepražimo v posodi na olivnem olju, tako da porumeni. Očistimo, školjke, školjke klapavice ali pa kakšne druge školjke, večinoma klapavice, te črne školjke, a veš. te školjke očistimo. V vodi jih mogoče pustimo, v mrzli vodi deset, petnajst minut. one, ki so bile odprte ali pa karkoli, jih stran vržemo, da se kaj ne zastrupimo ali pa karkoli pač, a ne. one strani vržemo. in potem, ja, školjke prvo prepražimo čebulo, potem dodamo školjke, jih v neko veliko posodo damo, pač pokrijemo, pustimo to na veliki temperaturi, da se, ne vem, ene pet minut, da se školjke odprejo. potem jaz dodam, ne vem, potem odprem pokrovko, dodam začimbe, poper, sol, česen, kaj še dodam? Včasih sem drobtine dodajal, da se je potem ono vodo, ke je spustila, ke so spustili školjke, da je pač, da je ratala bolj gosta. Zdaj dodam pa polento, ke mi je boljši okus. Dam pa polento vmes, pa malo olivnega olja spet. In pač pustimo še ene pet minut kuhati, dodamo peteršilj, malo pomešamo in to je to. Čisto enostavno. Pač, to mi je to, zato mi je všeč, ke so školjke cenovno dostopne, čisto enostavno jih je pripraviti, za petnajst minut. Pa res to, da pač ni to nekaj, da se boš najedel, je to bolj k predjed. Je to bolj ke tako, no. zdaj lahko bi še, potem večinoma se zraven je, ne vem, pečen kruh, eni dajo lahko med, lahko daš med to, ke kuhaš, lahko daš tudi špagete kuhane, jih daš med to pa imaš potem, školjke, ne vem, špagete s školjkami. eni pač lahko tako, ke sem rekel, čisto, dodaš samo, dodaš samo, popečen kruh v toasterju in zraven ješ to. pač tako, glih tako, ke se, glih zato pač, enostavna priprava, pač, poceni so, dober okus je. In glih zato pač še to sem pozabil. Lahko dodamo še malo belega vina, alkohol itak ven izperi, in v bistvu, ne vem, cirka en deci, če imamo eno kilo školjk. in doda neko svojo noto, no. In, in ja. Ja, ful. kaj misliš, da je, da kaj, na ta način, da je bil pa to? to mi dosti pomeni. Ja. trudim se, da one stvari, ker pač lahko samo, da jih pač samo, a ne. ne vem, zdajle, ke je to bilo, ne vem, kakšen peteršilj zdajle v zimskem času. da imaš svež peteršilj, rožmarin, timijan, majaron, te začimbe pač tako malo, da imaš sveže. To mi je dosti pomenilo pač. Je še vedno čisto drugo, in drug okus in drug vse, če imaš ti sveže, pa utrgaš, pa potem to malo natrgaš pa vržeš noter, ke če imaš ti tam suhe. Dobro, saj suhe so tudi v redu, samo, pač meni je to boljše. Zelenjavo pa, ne, zelenjavo pač, imam kakšen paradižnik, kakšno papriko, kumare, solato, to imam v neki topli gredi, no. Pač, zdajle je itak samo solata, drugega ni. Tako da ... Je pa dosti solate, v topli gredi cirka, ne vem, če je bilo, kaj petintrideset stopinj največ. Drugače je pa tako. Ker je bilo zunaj kot tako ene petnajst, dvajset stopinj, je bilo noter, ne vem, cirka trideset stopinj. Pač sonce je bilo tudi zunaj, a ne, in se je res, se je ful segrelo. Ja, meso pač ja. Jaz sem, jaz sem tako pač, jem vse, pa sem pač mišljenja tega, da pač, da moraš vse jesti. Da moraš, da kar imamo, da, da zakaj bi se hrana stran metala. Pa če je glih taka situacija ali pa karkoli. da moramo vse jesti. Drugače pa ne vem, to me tudi moti, ja, ke se toliko hrane stran pomeče. pa ke je v bistvu glih to, ke je nekvalitetna hrana, ke vsi gledajo smo na to, da, ker je taka velika konkurenca, da bojo lahko, ne vem, karkoli proizvedli po čim nižji ceni. In je potem glih zaradi tega, ke se vsi borijo s to konkurenco, je nekvalitetna hrana, vse živo not nabašejo pač samo zato, da lahko, samo zato, da lahko oni naredijo poceni hrano, ampak nastradamo pa glih mi, ke to kupujemo, ke to pač, ker to jemo. pač to je tudi en problem, ke bi lahko o tem govoril, ampak tukaj itak mi nič ne moremo narediti. mi hočemo po eni strani nizke cene, ampak, oni pa nam na ta način ponudijo nizke cene, ampak ni kvalitetna hrana, a ne. Ja. Lahko, ampak ne moremo pa vse, a ne. Ja, lahko pač od svojih kmetov kupujemo, ampak, smo se tukaj po eni strani zdaj tudi zelo razvadili, ke so pač, ke je pač, ke imamo vse živo na trgu in kmet tudi nima vsega. in tudi v trgovini je tako, da lahko ti dobiš, visok, spekter vsega, pač različnih stvari, pri kmetu dobiš pa ti bolj samo osnovne zadeve, a ne. In potem se moraš sam znajti, glih tako, ne vem, na primer, da imaš za mletje mesa, na primer, ne. pa ne vem, moraš biti, iznajdljiv, lahko je od kmeta vse, pač, je vse čisto kul, ampak moraš biti samo iznajdljiv pa nekaj znanja imeti, pa boš, pa si boš naredil še boljšo hrano kot iz trgovine. Ne, ni težko, samo čas moraš imeti. Ja, pa ne vem, ta gospodarstvo pa vse to. mi gre tudi na živce, ke so pač, ke smo šli v Evropsko unijo in ke je toliko, ke je potem prišlo toliko enih trgovin, je to za nas še vse po eni strani velika konkurenca. saj po eni strani je konkurenca zdrava do neke mere. ampak, je dosti naših, podjetij šlo glih zaradi tega, ne vem, v franže in tako. zdaj, tukaj je težko pač karkoli reči, ampak, ... Ja. Ja, lahko bi. saj do neke mere subvencionirajo, ampak ne vem, kako je zdaj s tem točno, ampak ... Ja, trudim se, da ne, ampak ja, še vedno kupujem tudi jaz. Ja, ke so, glih to, ke si rekla, ko so izrinili te majhne Hoferje in vse to, pač pač ni to v redu.